La Comisión no se preocupa de saber si los Estados representan adecuadamente la posición de ciudades y regiones, el ámbito en el que vive la gente, el nivel desde el que se prestan los servicios y se fragua la integración, persona a persona, de los nuevos europeos. Un aporte demográfico, de talento y de energía vital que necesita nuestro envejecido continente. Así se desaprovechan posibilidades y recursos disponibles. Por eso, muchas regiones y ciudades pedimos aquí, y en todos los foros disponibles, que escuchen a estas regiones y ciudades. El lehendakari vasco trasladó esta inquietud y propuestas concretas al presidente Juncker en su último encuentro.

Aspiramos a que la solidaridad que percibimos a pie de calle llegue directamente a despachos situados bastante más arriba y demasiado sensibles a la presión populista y la manipulación de las estadísticas. Por favor, escuchen este clamor de la Europa de las personas, de la proximidad, de la que quiere construir este proyecto sumando de abajo hacia arriba.